Hvala lepa za, besedo, gospod, podpredsednik, spoštovani, zbor. Hvala lepa tudi vam, gospod minister, za, odgovor na moje vprašanje, ki sem ga postavil na, septembrski seji, državnega, zbora. Jaz bom seveda, potem ko bo magnetogram, na, na voljo, natančno, še enkrat prebral, vaš odgovor, bi pa, rad, povedal, sledeče. Namreč, v Idriji je petsto let, deloval rudnik živega srebra in to je v okolici, pustilo, zelo velike, posledice, ki se, čutijo, še danes. Ne samo na okolju, temveč tudi na, zdravju ljudi, predvsem pa nekdanjih, rudarjev. Poleg, tega, je v Idriji, in pa tudi v Sloveniji, skoncentriranega zelo, veliko znanja s tega področja, saj so tukaj, skozi stoletja delovali vrhunski, znanstveniki v svetovnem merilu. Danes je to znanje skoncentrirano na Inštitutu Jožef Štefan in vodilna strokovnjakinja je letos prejela svetovno nagrado, za življenjsko delo na področju živega, srebra. To je bila profesorica doktorica Milena Horvat. Poleg tega ima ta, konvencija Minamata tudi, svoj, finančni, mehanizem, ki, je v svetovnem, skladu za okolje, ki deluje znotraj organizacije Združenih držav Organizacije združenih narodov, in, nisem še, nikdar slišal, da bi Republika Slovenija kdaj črpala sredstva iz tega, sklada. In ker je priložnost, konvencija, Minamata, mislim, da bi jo morali, v prihodnje to tudi izkoristiti. Hvala lepa.